Z kolei jednoroczny okres przejściowy umożliwi większym producentom dostosowanie się do nowych wymogów bez zagrożenia karą. Jest to optymalne podejście pozwalające na racjonalne przeprowadzenie procesu zmniejszenia emisji spalin z nowych samochodów.